Señora Presidenta, nos enfrentamos hoy al informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, que resulta todavía si cabe y ante las nuevas elecciones europeas de mayo de este año— más fundamental para recuperar la confianza de los ciudadanos europeos en las instituciones europeas y su funcionamiento y, sobre todo, para garantizar que el dinero de los ciudadanos se utiliza correctamente. Cuando hablamos de intereses financieros, tendemos ―en los informes anuales― a hablar casi siempre de la ejecución del presupuesto y de los gastos y pocas veces nos preocupamos de algo que es tan importante, si no más, que ello como los ingresos de qué manera este informe y la lucha por defender los intereses financieros de la Unión tienen que ver también con la lucha por conseguir que los ingresos sean los que deben ser.

Sin embargo, todavía encontramos demasiada diversidad y tradiciones jurídicas muy diferentes para esa lucha contra el fraude, y nos preocupa que todavía los Estados miembros en la manera en que están aplicando algunas de las normas comunitarias― manifiesten también fórmulas bastante centrípetas. Por lo tanto, es urgente e ineludible conseguir un enfoque más coherente, más equivalente, de modo que, en las acciones legales que se emprendan conjuntamente y en el marco del mandato de la Comisión pero que competan, esencialmente y en su mayoría, a los Estados miembros, se consiga una mayor coherencia. Nos parece también que toda la normativa que se ha presentado desde el año 2012 hasta ahora —la relacionada con la Directiva relativa a la lucha contra el fraude, la presentación de la propuesta para la nueva Fiscalía europea, la renovación y revisión de la OLAF, de su mandato y el del Comité de Vigilancia que

se planteen con lentitud, aunque yo, desde luego, no estoy de acuerdo y he presentado la enmienda correspondiente para intentar evitarlo.

Entiendo que la normativa europea está lo suficientemente pensada. Llevamos suficientes años preparándonos precisamente para ese marco penal de lucha contra la criminalidad, y ahora no debemos plantear que tiene que ser más lento. Planteo también la necesidad absoluta —y se lo digo a usted, señor Comisario— de que cada año, cuando se presente la nueva propuesta de informe anual sobre la protección de los intereses financieros, tengamos también previamente, si puede ser, el seguimiento de las recomendaciones del año precedente, porque el año pasado mi compañero, el Sr.